Wenn wir uns jetzt die Zahlen in den Mitgliedstaaten anschauen, gehen überall die Investitionen in die Gesundheit, in die Gesundheitsvorsorge zurück. Glaubst du nicht auch, dass es im Rahmen der Rüstung, im Rahmen der Verteidigung sinnvoll wäre, die Europäerinnen und Europäer zu rüsten gegen Krankheiten, sie zu verteidigen gegen Viren und Bakterien?